Doamnă președintă, sunt Tudor Ciuhodaru, medic, medic de urgență în Iași, România, Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, un oraș, un colectiv, un spital unde se dă ora exactă în medicina de urgență. În 2015 am primit cel mai frumos cadou de ziua mea, oferta mea de voluntariat contra Ebola a fost acceptată, fiind pus pe o listă scurtă după o selecție dintre mii de candidați, fiind considerat una dintre cele mai potrivite și bine pregătite persoane pentru a interveni în situații de urgență. Atunci era o situație tragică 94 de cadre medicale își pierduseră viața și era doar un medic la o sută de mii de locuitori. Cred că la ora actuală trebuie să asigurăm două lucruri esențiale pe de o parte educația pentru sănătate, pentru că fără acele cunoștințe, deprinderi, abilități, și știți că Ebola depinde foarte mult și de respectarea regulilor de igienă și nu numai, lucrurile nu vor putea evolua favorabil și că această educație pentru sănătate ar trebui să devină o prioritate în școlile din Europa, iar pe de altă parte, bariera economică pentru care dumneavoastră faceți eforturi considerabile. În plus, resursa umană nu este de neglijat și acel corp medical este un lucru extrem de important, pentru că nu trăim sub un clopot de sticlă. Și uitați vă, situații asemănătoare apar și în Europa de curând este o alertă epidemiologică la granița de nord a României, în Ucraina, legată de difterie.